Mais comment, dans le même temps, cette même Commission peut elle justifier la signature d'un accord tel que celui ci, qui est finalement un accord d'ancienne génération, qui a été négocié il y a déjà vingt ans, Quelle est la cohérence des politiques quand on sait l'impact de cet accord, non seulement sur le climat et la déforestation, mais aussi les peuples indigènes, la biodiversité et les droits humains? Arrêtez de nous vendre que ce chapitre développement durable est une garantie pour le développement durable

Et, comme par hasard, quand il s'agit de droits humains ou de droits du développement durable, eh bien il n'y a pas la possibilité d'utiliser ce mécanisme de règlement des différends. Alors, pour être cohérents, je vous conseille de lire le patron de Davos, le patron de Davos qui n'est pas un gauchiste et qui dit une entreprise doit être comptable de la responsabilité environnementale et sociale.